Aș dori să atrag atenția asupra problemei grave a șomajului în rândul tinerilor din mediul rural, temă care, din păcate, nu este reflectată în propunerea de rezoluție. În România, statul membru pe care îl reprezint, 6 din 10 tineri de peste 19 ani din mediul rural nu au avut niciodată un loc de muncă.

Consider că, în aceste condiții, statele membre au obligația de a exploata la maximum posibilitățile oferite de politica agricolă europeană pentru a sprijini instalarea tinerilor fermieri. Potrivit reformei aflate în prezent în dezbatere, fondurile destinate acestora ar urma să crească de la 40 de mii la 70 de mii de euro, alături de alte stimulente financiare. De asemenea, statele membre trebuie să utilizeze la maximum posibilitățile de finanțare europeană destinate înființării de mici întreprinderi și creării de locuri de muncă noi în mediul rural. Consider că nu ar trebui neglijat nici potențialul agriculturii de a atrage tineri din mediul urban, chiar dintre cei mai calificați, care doresc să se orienteze către munca pământului.